Bo nie chodzi o to, jaki ma być czas w danym kraju czy letni czy zimowy to jest decyzja, którą ma podjąć kraj członkowski. Natomiast chodzi o to, żebyśmy zaprzestali dwukrotnej zmiany czasu. W tej sprawie są liczne inicjatywy, również na poziomie parlamentów w Finlandii, w Polsce. W Polsce ta debata została ostatecznie zatrzymana ze względu na to, że wymaga to zmiany dyrektywy. Więc skoro tego typu prace toczą się nawet na poziomie parlamentarnym, to świadczy to o tym, że istnieje duże społeczne poparcie dla tej sprawy. Przybywa wielu argumentów, tych ekonomicznych, zdrowotnych. Ale wydaje mi się, że skoro tego typu opinie w społeczeństwach państw członkowskich Unii Europejskiej są coraz powszechniejsze, to nie powinniśmy tego problemu lekceważyć.